Ahhoz a zöld, kommunista, szocialista és liberális többséghez, akik a Néppárt és a konzervatív frakciók ellenére a Parlament mai napirendjére erőltették ezt a témát.

Önök szerint megfelel e a születés szerint való diszkrimináció tilalmának, hogy az Uniónak lehetnek olyan tagországai, például Spanyolország, Belgium vagy Svédország, amelyekben egyes polgárok pusztán születésük által jogosultak vezető állami tisztség, mondjuk a királyi trón betöltésére?

Önök szerint elfogadható e az, hogy van az Uniónak olyan tagja, az Egyesült Királyság, amelynek nincsen egységes írott alkotmánya? Az én országom új alkotmánya demokratikus, írott alkotmány. Önök szerint elfogadható e, hogy van az Uniónak olyan tagállama, Franciaország, amelynek alkotmánya nem tartalmazza az alapjogok katalógusát? Az én országom új alkotmánya nemcsak tartalmazza, hanem egyenesen az Európai Alapjogi Chartát tekinti mintának, elsőként az Európai Unióban. Önök szerint rendben van e az, hogy vannak az Uniónak olyan tagországai, ahol nincsen alkotmánybíróság, vagy több olyan ország is van, ahol ugyan van, de gyengék a jogkörei? Az én országom új alkotmánya büszke arra, hogy erős alkotmányvédelmet garantál. Önök azt állítják magukról, hogy a közös Európa szellemében cselekszenek, amikor iderángatják boncolásra az új magyar alkotmányt.

4. cikk, bekezdés Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak nemzeti önazonosságát, amely elválaszthatatlan része azok politikai, alkotmányos berendezkedésének. Ha Önök nem rendeztek, vagy nem rendeznek vitát korábbi kérdéseimben említett országok ügyében, vagy elfeledkeztek itt, az Európai Parlamentben szóvá tenni, amikor Magyarországon 2006 ban a szocialista kormány sárba tiporta a gyülekezés jogát, akkor Önök, tisztelt hölgyeim és uraim, kettős mércét alkalmaznak. Más szemében a szálkát is, saját szemükben a gerendát sem hajlandók észrevenni. Nem veszik észre, hogy ezzel Önök nem az európai együttműködés ügyét segítik, hanem az európai nemzetek közötti viszályt szítják. Ez leleplezi az Önök valós, pártos elfogultságát. Inkább azt javaslom, hogy országaikban kövessék az új magyar alkotmány példáját. Szabjanak alkotmányos gátat az eladósodásnak, hogy ne legyen még egy görög, ír vagy portugál válság! Javaslom, hogy a magyar alkotmányhoz hasonlóan vegyék alkotmányos védelem alá a jövő nemzedékek jogait azzal, hogy a környezeti, költségvetési és demográfiai fenntarthatóságot alkotmányos elvvé emelik. Védjék úgy erős, kollektív jogokkal nemzetiségeiket és más kisebbségeiket, mint például a romákat, ahogyan azt Európában egyedülálló módon az új magyar alkotmány teszi! Ugyan már számtalan esetben bizonyítottuk és cáfoltuk, Önök továbbra is ismételgetik alaptalan vádjaikat, ezért újra elmondom a magyar alkotmány nem tiltja be az abortuszt. A magyar új alkotmány nem sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot. A magyar alkotmány nem korlátozza az azonos neműek jogait. A magyar alkotmánynak nincsen területen túli hatálya és saját területén példátlanul erős jogvédelmet biztosít a nemzetiségeknek. A magyar alkotmány nem csökkenti, hanem erősíti a hatalmi ágak elválasztásának, a fékek és ellensúlyoknak az elvét. A magyar alkotmány európai szellemű alkotmány, amely az ember alapvető jogainak teljes biztosítása, a nemzetek együttműködésének és egységének jegyében született. Alkotmányunkban tizennyolcszor szerepel az Európára való hivatkozás, és belevettük az Unió jelszavát, az Egység a sokszínűségben t is. tisztelt hölgyeim és uraim, Mi, magyarok, szabadságszerető, demokrata nemzet vagyunk.